De nieuwe Hongaarse media autoriteit en de mediaraad die op vage gronden zware sancties kunnen opleggen, worden eenzijdig bezet door aanhangers van de regeringspartij.

Voor de buitenlandse pers, voor de audiovisuele media, maar niet voor de kranten. En u zult zien dat Orban en de zijnen triomfantelijk zwaaien met het goedkeuringsstempel, met uw vlag uit Brussel. En dat zij daarna ongestoord doorgaan met het prediken van intolerantie, met het belasteren van filosofen, met het verbieden van een gaypride En dat allemaal, terwijl dat land Raadsvoorzitter is! U moet daar diep ongelukkig bij zijn.

Het is nogal een verwijt, terwijl wij weten dat zelfs mijnheer Orban intussen heeft ingezien dat er wat aan zijn mediawet moet worden veranderd.